Šesť mesiacov, počas ktorých bude cyperská vláda popri svojich štátnych povinnostiach koordinovať aj chod niektorých európskych inštitúcií, bude preto pre cyperskú administratívu iste náročných. Ambiciózny program cyperského predsedníctva, ktorý nám dnes predstavil pán prezident Christofias, naznačuje, že Cyprus sa na svoje nové povinnosti voči Európskej únii zodpovedne pripravil a je odhodlaný podieľať sa svojím dielom na konsolidácii hospodárskeho a sociálneho života v Únii. Istým bonusom pre nadchádzajúcu európsku politiku môže byť však aj jedinečná poloha predsedajúcej krajiny, ktorá sa nachádza v dynamicky sa meniacom regióne Blízkeho východu a Stredomoria. Som presvedčený, že s dobrou znalosťou miestnych pomerov, patričným citom pre komunikáciu s okolitými krajinami, bude môcť Cyprus ako reprezentant Európskej únie významne prispieť k posilneniu pozície Cypru, ako aj celej Európskej únie v tejto oblasti.